le président de l'Eurogroupe et lui dire que je regrette, comme beaucoup de mes collègues, les propos qu'il a pu tenir récemment sur les pays du Sud, parce que la détresse sociale que connaissent beaucoup de nos concitoyens mérite mieux que des caricatures et cela me paraissait être une injure pour tous ceux qui travaillent dans ces pays là.

Nous devons tous faire l'effort de comprendre.

le commissaire nous l'a bien dit, il ne faut pas avoir de complaisance. Si la Grèce est aujourd'hui dans cette situation, il faut se rappeler que c'est en grande partie à cause de certains de ses dirigeants, tels que M.

Aujourd'hui, on constate enfin qu'il y a un engagement sur des réformes. La situation s'améliore tout doucement.

Les difficultés, que nous rencontrons aussi avec le FMI, sont peut être l'occasion de reposer la question de l'indépendance de l'Europe en matière de surveillance macroéconomique et de prêts en dernier ressort. Nous ne pouvons pas continuer à prêter le flanc aux humeurs du FMI. À cette fin, je crois fermement qu'il faut faire évoluer le mécanisme européen de stabilité vers un véritable fonds monétaire européen. Je pense que, pour la Grèce, pour la zone euro, pour le reste de l'Europe, c'est un enjeu d'avenir.